Monsieur le Président, l'histoire récente de la Géorgie conduit à réclamer une politique équilibrée et prudente envers Tbilissi. Je me souviens de la stupeur de la communauté internationale, à la suite des terribles conséquences pour la Géorgie de la défaite de 2008, après les aventures de M.

Je doute que nous ayons retenu la leçon douloureuse de cette expérience, car l'Union européenne ne cherche plus à améliorer ses relations avec les membres du Partenariat oriental, mais à leur décerner de bons ou de mauvais points de l'atlantisme. Le gouvernement serbe a récemment annoncé qu'il arrêtait l'exercice militaire conjoint Fraternité slave avec la Russie et la Biélorussie, à cause des pressions de l'Union européenne.

Allons nous continuer à confier le destin d'une partie de notre continent à une organisation décrite à raison comme en état de mort cérébrale et dont l'action se résume parfois à multiplier les provocations envers la Russie pour soutenir la supériorité finissante des États Unis?